Scopul directivei este o interconectare de natură pur tehnică a registrelor naționale existente, și nu o armonizare a cerințelor lor juridice. Parte a serviciilor de guvernare electronică, interconectarea registrelor naționale privește exclusiv schimbul de informații prezente în registre, și nu instituirea unui registru al comerțului care să conțină propriile date. Doar prin interconectare va fi utilizat la maximum potențialul oferit de menținerea unor registre computerizate. Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia adoptă specificațiile tehnice, care definesc metodele de comunicare prin mijloace electronice pentru sistemul de interconectare a registrelor, protocoalele de comunicare, măsurile tehnice de asigurare a standardelor minime de securitate pentru comunicarea și distribuirea informațiilor în cadrul sistemului de interconectare a registrelor, lista detaliată a datelor transmise în scopul schimbului de informații între registre, setul de date necesare pentru ca platforma să și execute funcțiile, precum și metoda de stocare, utilizare și protecție a unor astfel de date, structura și utilizarea identificatorului unic pentru comunicarea între registre.